Jeśli Birma decyduje się na organizację wyborów parlamentarnych po raz pierwszy od 20 lat, może to oznaczać krok do przodu w procesie demokratyzacji, jeśli wybory zaplanowane na jesień bieżącego roku będą uczciwe. Czyli, po pierwsze, powszechne, gdzie możliwość głosowania lub kandydowania będzie miał każdy dorosły obywatel, także więziona noblistka Aung San Suu Kyi i dwa tysiące innych działaczy opozycyjnych przebywających w więzieniach z powodów politycznych. Po drugie, wybory muszą obejmować także kilka milionów Birmańczyków, którzy w obawie przed torturami i śmiercią uciekli do Tajlandii, Bangladeszu czy Indii. Należy umożliwić im głosowanie w pierwotnym miejscu zamieszkania. Po trzecie, członkowie birmańskiej armii nie powinni mieć zagwarantowanych 25 miejsc w parlamencie, ponieważ godzi to w podstawowy demokratyczny mechanizm i zniekształca wynik wyborów już na wstępie. Wreszcie birmański rząd musi uszanować regułę tajności wyborów, dopuszczając nadzór ze strony międzynarodowych obserwatorów oraz birmańskich mediów. W razie zignorowania powyższych postulatów przez rząd Birmy za konieczne uważam podtrzymanie restrykcyjnych środków wobec reżimu zgodnie z punktem 16 niniejszej rezolucji.